Señora presidenta. Gracias por su agenda, señor Tusk. Europa se ha construido desde la política y desde la ambición y solo con política y con ambición podremos tener un futuro seguro. Sesenta años después de la firma de los Tratados de Roma los europeos seguimos siendo diferentes, pero ahora somos iguales. Hemos aprendido a vivir y a convivir bajo las mismas leyes, con los mismos derechos y hasta con la misma moneda. Hemos aprendido a llamarnos ciudadanos antes que enemigos hemos aprendido a escucharnos antes que a acusarnos y hemos aprendido a construir puentes en lugar de levantar muros. No pasa nada porque reconozcamos que lo hemos hecho bien. Sin embargo, hoy —y esto es política como hace cien años—, tenemos que enfrentar el fantasma del nacionalpopulismo, que todo lo envenena, como hoy ocurre en mi país, España. Hoy, como hace cien años, hay políticos insensatos capaces de poner en riesgo a sus ciudadanos por el soberanismo y la supremacía étnica. Hoy, como hace cien años, volvemos a oír hablar de nuevas fronteras, de nuevas segregaciones culturales y de nuevas divisiones lingüísticas. De nuevas naciones. Por eso hoy, como en el 56, debemos recordar que la prosperidad y el bienestar de Europa dependen de la paz y la seguridad, pero que no puede haber paz ni seguridad sin leyes ni Estado de Derecho que la democracia solo es verdadera cuando pueden votar todos los ciudadanos y que las instituciones, por muy legítimas que sean, no son un fin en sí mismas están para servir a los ciudadanos. Los demócratas luchamos por la Europa de la integración y del euro

la de las veinticuatro lenguas de este Parlamento y la que lidera el gasto social en el mundo. Desde que el ser humano existe, nadie ha tenido la calidad de vida de que disfrutan los europeos del siglo XXI. Debemos construir esa Europa, seguir construyendo esa Europa, para que no se convierta en el futuro en un sueño que no terminó de ser. Si no somos conscientes del peligro que entraña el nacionalpopulismo no habrá un error del pasado que no volvamos a cometer. El futuro de Europa es más Unión Europea y no más nacionalismo.